Pani Przewodnicząca!

Serdecznie dziękuję Panu Komisarzowi za wystąpienie, bo właściwie to, co Pan Komisarz powiedział, to, co robi Komisja Europejska, czy planuje robić, to jest to, o czym wszyscy tu mówiliśmy. Sprawa jest dość jednoznaczna. Musimy być po prostu konsekwentni, konsekwentni po pierwsze w sankcjach wobec tych, którzy łamią prawa człowieka. Wiemy, kto to jest, i ta lista niestety się powiększa. A po drugie, musimy być konsekwentni we wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego i wolnych mediów.

Po pierwsze, jest taki projekt zwany Telewizja Bielsat, który do tej pory był wspierany konsekwentnie przez Polskę i kilka innych krajów, ale chyba czas, żeby znalazły się środki europejskie na tę inicjatywę. I druga rzecz nie możemy zostawić ludzi, którzy cierpią, bez pomocy. Ja spotkałem się dosłownie kilka dni temu z Aleksiejem Michalewiczem, byłym kandydatem na prezydenta, który był torturowany, który otrzymał azyl w Czechach. Ale jego rodzina, jego żona i dzieci zostały na Białorusi, i mówiąc zupełnie prosto nie mają z czego żyć.